Deși au existat temeri legate de faptul că evoluțiile din planul politicii interne belgiene ar putea afecta prestația președinției rotative, mă bucur că Belgia a infirmat prognozele, gestionând de o manieră pragmatică și eficientă dosarele europene. Astfel, o serie de problematici europene prin excelență au reprezentat dosarele fanion ale Președinției belgiene lansarea Serviciului European de Acțiune Externă, creșterea economică și consolidarea fiscală, adoptarea regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, lansarea punerii în aplicare a strategiei Europa 2020. În ceea ce privește interesele României, abordarea Președinției belgiene a fost una corectă și echilibrată. În două dosare de sensibilitate pentru România, Președinția belgiană a ales opțiunile care au corespuns cel mai bine poziției argumentate a părții române discutarea problemei romilor din perspectiva incluziunii sociale și gestionarea procedurală a trimiterii în parlamentul European a proiectului deciziei de aderare a României și Bulgariei la Schengen.